Il contrasto alla criminalità, alle frodi e alla corruzione è una priorità assoluta. Qualche esempio la vendita di droghe illecite genera un profitto di 100 miliardi di euro l'anno la corruzione, solo nell'Unione europea, è circa 120 miliardi di euro l'anno, ovvero l'1

in Europa l'evasione fiscale costa ogni anno